Zilele acesta au loc meciurile de calificare pentru Campionatul European de Fotbal, ceea ce ne face pe toți să ne pricepem la fotbal. Iar situația României și Bulgariei poate fi comparată cu un meci de fotbal pierdut de cele două țări nu pe teren, ci la masa verde. Deși s au pregătit intens și au jucat tehnic foarte bine, cele două țări nu au reușit să se califice în Liga Schengen, pentru că unii arbitri au decis că regulile stabilite inițial și fair play ul nu contează și au creat reguli noi chiar în timpul jocului, reguli pe care, de altfel, nu le știe nimeni, dar care au consecințe foarte serioase. Personal, mulțumesc Președinției poloneze pentru eforturile continue depuse în vederea aderării țării mele la spațiul Schengen. Dar faptul că dezbatem astăzi o rezoluție asupra unui lucru pe care noi l am decis deja prin vot în urmă cu patru luni arată cât de mare este impasul în care se află acum Uniunea Europeană. Pentru că mi se pare absurd să avem două adevăruri, unul al Parlamentului European și altul al Consiliului, cu privire la libera circulație înăuntrul granițelor Europei. Sunt sigură că autoritățile și demnitarii din Olanda și Finlanda înțeleg că cetățenii europeni au drepturi care nu pot fi interpretate și aplicate diferit, în funcție de naționalitatea sau etnia cărora le aparțin prin naștere. Și totuși, au cedat unor presiuni interne marginale, dar vocale. Dacă suntem responsabili, nu avem voie să permitem o nouă ruptură în Europa nici est vest, nici nord sud. Partidele de extremă dreaptă chiar asta așteaptă, ca oamenii păcăliți și confuzi să refuze să mai fie guvernați de la Bruxelles. Tocmai de aceea dublul standard trebuie să dispară atât din discursurile liderilor politici europeni, cât și din deciziile lor. Dacă acest dublu standard nu ar fi existat, România și Bulgaria ar fi fost deja în spațiul Schengen, iar această decizie ar fi generat efecte pozitive pentru economia europeană.